În primul rând vreau să i mulțumesc domnului Rübig pentru întrebare. Sigur că discuția este una care cred că comportă un răspuns mult mai laborios, însă pe scurt, răspunsul personal nu cred că va compensa acest